Ja w pełni doceniam intencje twórców tego programu, ale mam cztery uwagi.

To nie może być finansowanie, które osłabia inne doskonale działające programy cierpiące na brak środków. Sprawa druga istnienie lokalnego wymiaru tego programu jest ogromną szansą dla środowisk mniej aktywnych, dla środowisk osób niepełnosprawnych, dla tych osób, które mają opory przed mobilnością transgraniczną. Ale żeby zaktywizować te środowiska, muszą one być należycie wynagradzane. To nie może być darmowa siła robocza. Zaniepokoiło mnie zdanie, które Pan Komisarz powiedział, że będą staże i praktyki, w tym niektóre płatne. Czy to oznacza, że będą także staże i praktyki darmowe? Kolejna kwestia to skoordynowanie tego programu z innymi istniejącymi programami, przedstawienie go na przykład na platformie EURES.